Przedłużający się konflikt wewnętrzny stanowi poważne zagrożenie dla stabilności politycznej państwa oraz oddziałuje na całość jego społeczeństwa. Kwestia kurdyjska jest szczególnie delikatna w kontekście Syrii, względem której Ankara zamierza podjąć działania zbrojne. Dążące do integracji z Europą władze tureckie uczyniły już wiele w zakresie dialogu z Kurdami zniesiono zakaz używania ich języka, do czego jako mniejszość narodowa Kurdowie mają pełne prawo. Rząd premiera Erdogana opowiada się za poszanowaniem demokratycznych zasad wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń. Postulaty Kurdów dotyczące uregulowania kwestii obywatelstwa czy reformy ordynacji wyborczej również należy przedyskutować.

Podporządkowanie się zaleceniom tureckiej armii celem rozbrojenia jest warunkiem koniecznym, tym bardziej że bojownicy otrzymali obietnicę swobodnego opuszczenia terytorium Turcji.